de la production des fruits est de gagner et de préserver la confiance des consommateurs.

Je pense que c'est cela qu'il est important de soutenir. Nous avons un potentiel de surface agricole limité, en tout cas plus limité que d'autres producteurs au monde.